Wir werden diese Gespräche fortsetzen, und sie sind natürlich auch sicherlich eingeladen, wenn dies möglich ist, hier ins Haus zu kommen. Wir werden diese Gespräche führen, und wir haben immer Gespräche mit allen geführt. Deswegen reden wir von einem inklusiven Prozess, und deswegen muss ich sagen, dass wir einen Beitrag zur Einheit des Landes leisten wollen, soweit dies von uns erbeten wird.